We moeten voortrekker blijven, ook inzake schone technologie.

De auto industrie, of een deel daarvan, beste collega's, dat weten we allemaal, heeft ons allemaal bedrogen, heeft de consument bedrogen. En het is nu zaak en wij moeten daar met ons verslag en met onze commissie een belangrijke rol in spelen druk te zetten om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen snel kan terugkomen. Dat kan alleen met ambitie en met volledige transparantie.